Grazie Presidente, anch'io mi unisco ai miei colleghi nel ringraziamento per la Sua disponibilità sempre nei confronti del Parlamento per dibattiti che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, naturalmente La ringrazio per il Suo impegno. La discussione è chiusa. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa e poi riprendiamo.